Po pierwsze chciałem powiedzieć, że prawodawstwo tego rodzaju podpada pod prerogatywy państw narodowych, a nie instytucji europejskich. Po drugie polski rząd nie ma w swojej agendzie zmiany prawa dotyczącego przerywania ciąży.

Po trzecie prawdą jest, że toczy się w Polsce dyskusja na ten temat, w którą zaangażowane jest społeczeństwo obywatelskie z różnych stron tego sporu. Taka rezolucja byłaby w istocie nawoływaniem do zamknięcia ust społeczeństwu obywatelskiemu i byłaby nie do przyjęcia, byłaby traktowana jako akt arogancji kompletnie bez podstawy. No debatować chyba jeszcze można.